Jaz sem bila že omenjena, mogoče samo še, veseli me, ponosna sem, da sem poslanka namesto predsednika vlade Marjana Šarca.